V súčasnosti celá Európska únia prechádza veľmi vážnou skúškou, ktorú nezvláda.

Zlyháva nám aj systém schengenských hraníc a ešte vypuklejšie sa ukazujú nedostatky nejednotnej azylovej a migračnej politiky Európskej únie.

Navrhli sme mnoho riešení, ale ako prvé malo byť, a to sme nenavrhli, prijať embargo na vývoz zbraní do štátov, kde sú konflikty.

Preto embargo zbraní by mohol byť začiatok úsilia o stabilizáciu situácie na severe Afriky a Blízkom východe.